Monsieur le Président, alors que c'est déjà la troisième fois que nous discutons en plénière sur la taxe sur les transactions financières, j'aurais aimé que le Parlement européen montre la voie au Conseil en proposant des améliorations plus substantielles à une initiative qui, chaque jour, rencontre

À vrai dire, je n'y crois pas. Les onze États membres qui se sont engagés dans la voie de la coopération renforcée éprouvent les pires difficultés. Beaucoup de mes collègues pensent comme moi, mais il leur manque un peu de courage politique pour le dire aussi ouvertement.